Elnök Asszony! 2015 júliusában megállapodás született a nemzetközi közösség és Irán között. Irán korlátozta és ellenőrizhetővé tette atomprogramját, cserében pedig elvileg feloldották az ellene irányuló szankciókat. Azért csak elvileg, mert az Egyesült Államok mindent megtett azért, főleg a bankszektorban, hogy a szankciók fönnmaradjanak. Az EU nak alapvető érdeke, és nem csak gazdaságilag, a migráns ügy kapcsán is, a jó, kiegyensúlyozott kapcsolat Iránnal és az egész térségnek a stabilitása. Ehhez az Egyesült Államoknak valóban meg kell szüntetnie a szankciókat, és nyomást kell gyakorolnia kiemelt partnerére, Szaúd Arábiára. Mert Szaúd Arábia jelenleg Jemenben háborús bűnöket is elkövetve avatkozik be, és ennek kapcsán tovább nő a feszültség Iránnal, és ennek a feszültségnek az enyhítése, megszűntetése az EU nak is az alapvető érdeke.